Der Sonderausschuss TAXE wird nach anderthalb Jahren Arbeit nun seinen Abschlussbericht vorlegen. Dieser Sonderausschuss hat vor allem eines erreicht Trotz der begrenzten Kompetenzen der Europäischen Union beim Thema Steuerpolitik hat die Arbeit des Ausschusses viel Bewegung in das Thema gebracht. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sind zum konsequenten Handeln gezwungen worden, damit steuerpolitische Entscheidungen in Europa nicht auf dem Rücken des ehrlichen Steuerzahlers ausgetragen werden, damit Steuerkoordinierung in Europa endlich besser und umfassender funktioniert, damit geltende Gesetze verbessert und Schlupflöcher geschlossen werden und damit international an einem Strang gezogen wird, um neue Steuervermeidungspraktiken zu verhindern. Wir haben bereits Verschärfungen beim Informationsaustausch unter Mitgliedstaaten gesehen, wir haben die Entscheidung der Wettbewerbskommissare zu Steuervorbescheiden großer multinationaler Unternehmen begrüßt, und wir werden an der Umsetzung des Kommissionsaktionsplanes zur Unternehmensbesteuerung und Mehrwertsteuer zielstrebig mitarbeiten. Wir benötigen ein zügiges Voranschreiten auf dem Weg hin zu einer gemeinsamen, konsolidierten Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Wir brauchen mehr Bewegung beim Kampf gegen den Mehrwertsteuerbetrug.

Hier wird die legislative Arbeit fortgesetzt, damit die Europäische Union ein Vorreiter im globalen Kampf gegen Steuerflucht und illegale Steuervermeidung wird.